În primul rând aș dori să o felicit pe colega mea, doamna Țicău, pentru redactarea acestui raport excelent. Serviciile digitale avansate oferă oportunități pentru îmbunătățirea și modernizarea serviciilor publice pentru cetățeni și întreprinderi. Ele duc la îmbunătățirea eficienței și a transparenței operațiunilor guvernamentale. Astăzi, o mare parte din serviciile publice din statele membre se confruntă cu provocări semnificative. Guvernarea electronică poate duce la transformarea sectorului public într un factor de dezvoltare a economiei și a societății. Mai mult, ea favorizează creșterea economică și răspunde provocărilor sociale și politice cu care se confruntă Uniunea. Consider că un spațiu european de guvernare electronică pentru tranzacții transfrontaliere și IMM uri va conduce la consolidarea pieței digitale unice. Salut avantajele multiple pe care guvernarea electronică le poate aduce în special în rândul grupurilor defavorizate ale populației.